Señora presidenta, es cierto que, en todos los países, la expansión del virus ha obligado a imponer restricciones a la vida común, especialmente a la movilidad y a ciertas conductas, pero también es cierto que todos los Gobiernos, de repente, se han visto legitimados por la pandemia y, sobre todo, por el miedo de la población, y están ejerciendo un poder que en condiciones normales sería tachado, en general, siempre de abusivo. Y muchos Gobiernos han aprovechado para imponer unos niveles de arbitrariedad y de coacción policial y sancionadora absolutamente injustificados. Algunos han ido más allá y han utilizado la pandemia para cambiar la situación legal, tomar medidas administrativas graves, sin contar con la oposición o, peor aún, para aplastar a los críticos y castigar al díscolo, llamando a todos negacionistas o conspiranoicos. Si esto es esperable en dictaduras como Cuba y Venezuela, donde de hecho ha pasado, resulta escandaloso en las democracias y países de la Unión Europea. Y no estamos hablando de los habituales sospechosos —como se dice aquí de Hungría y Polonia—, sino de España, donde un Gobierno socialcomunista ha impuesto un estado de alarma de seis meses que va contra la Constitución, ya que está limitado en ella expresamente a quince días, con renovación parlamentaria obligatoria. Con el pretexto de la desinformación, muchos están intentando imponer esa censura que, en España, ya se ha convertido en prácticamente oficial, y el Parlamento ha sido cerrado en la práctica, y la arbitrariedad total del Gobierno de Sánchez y de Iglesias está causando gravísimos daños a la calidad democrática de España. La Unión Europea tiene que prestar una especial atención a lo que está pasando en España.